La remarque, c'est qu'effectivement, pour la première fois dans l'histoire de nos révolutions industrielles, l'intelligence artificielle n'a pas été pensée avec ses régulations et l'innovation est venue du privé, à la différence d'ailleurs des grandes révolutions industrielles où l'État avait énormément d'emprise sur les infrastructures et où le coût de construction des infrastructures était élevé. L'IA s'est donc développée, ce qui pose la question pour nous, les législateurs, d'aller au fond d'une législation qui, année après année, doit être revue en fonction des usages de cette intelligence artificielle. C'est cela qui, à mon avis, pose la question de la confiance, notamment, puisque les usages se développent, que, paradoxalement, la puissance publique met beaucoup d'argent pour l'innovation et que, paradoxalement, on court après la régulation, derrière les usages et l'innovation.